La première leçon à retenir de la crise, c'est que les économies sont désormais tellement interconnectées que des solutions nationales sont devenues impensables. Les difficultés qui nous viennent essentiellement, il faut le dire, des États Unis, du fait d'une absence de règles, ont fait tache d'huile. Et L'Europe, Monsieur Brown, doit comprendre qu'elle ne sera forte que si elle parle d'une seule voix pour défendre ses intérêts communs. Elle doit même être assez forte pour entraîner toutes les économies régionales sur le chemin d'une nouvelle croissance. Je n'oublie pas José Manuel Barroso et que c'est sous l'impulsion de l'Europe, et en particulier de Nicolas Sarkozy, que le G20 a été mis à contribution pour remettre de l'ordre dans un système financier qui a perdu la boussole. Solidarité et responsabilité sont les deux principes majeurs de l'Europe. Collectivement, nous sommes prêts à venir en aide et à soutenir ceux d'entre nous qui éprouvent le plus de difficultés. Et même si je souhaite le meilleur à votre pays, Monsieur le Premier ministre, les derniers chiffres du FMI le concernant sont malheureusement très préoccupants pour vous, comme ils le sont dans d'autres pays de l'Union, en Hongrie tout particulièrement. Pendant plusieurs années, j'ai servi comme pompier volontaire et je sais que quand une maison est en feu, il ne faut pas beaucoup de temps avant que celle de ses voisins ne soit la proie des flammes, elle aussi. Mes collègues à gauche de l'hémicycle, vos amis, Monsieur Brown, vont sans doute appeler, après moi, à plus d'Europe sociale, à plus de protection.

Ces mêmes collègues ne manqueront pas de répéter que la crise actuelle est l'enfant de la mondialisation et de l'économie de marché. Je leur répondrai à l'avance que grâce à cette économie de marché, le revenu moyen de nos concitoyens s'est élevé de 40 dans les quarante dernières années. Je leur rappellerai aussi que pendant que les peuples des pays écartés de l'économie de marché, à l'abri du mur de Berlin, ont connu le sort que l'on sait, mondialisation et économie de marché ont permis aux Européens de l'Ouest de prospérer à un rythme moyen de 2 annuels de croissance. Tout cela pour dire que les défenseurs de l'Europe sociale ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Monsieur le Premier ministre, la construction européenne a toujours été une question de solidarité entre les citoyens de ses pays, et dans la période difficile que nous traversons, plus que jamais, le devoir de l'Europe est une nouvelle fois de le prouver par les actes. Soutenir les banques, cela a été nécessaire, parce que cela a évité à ceux qui leur ont fait confiance de tout perdre et ce n'est pas rien. Ce n'est pas suffisant. Notre première préoccupation doit être la solidarité avec ceux qui perdent leurs emplois, avec les familles qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et ce n'est que par le retour de la croissance, ce n'est qu'en redonnant aux entrepreneurs l'environnement économique et fiscal adapté que nous retrouverons la confiance et les emplois. Le programme européen d'aide de 400 milliards d'euros nous aidera à surmonter la crise. Il permettra de générer de nouveaux investissements, il renforcera la demande et par là même, il soutiendra la croissance et sera créateur d'emplois. Le marché intérieur européen peut constituer un levier important et, a contrario, toute mesure protectionniste n'aura pour conséquence que d'aggraver les choses. Monsieur Brown, il ne suffit pas de condamner le protectionnisme à l'étranger. Il faut aussi éviter chez soi de cautionner des slogans comme Des emplois britanniques pour des travailleurs britanniques car c'est mettre le doigt dans un engrenage de nationalisme économique très dangereux. Mais je fais confiance à la Commission, gardienne des traités, pour faire respecter le droit et pour garantir à nos entreprises qu'elles puissent opérer sur un marché libre et loyal. Notre priorité est de mettre sur pied une nouvelle architecture financière globale avec plus de stabilité, plus de supervision et, surtout, plus de transparence. Nous devons accélérer les réformes dites de Bâle II, nous devons soumettre les fonds spéculatifs à un contrôle strict. Monsieur le Premier ministre, j'apprécie que vous soyez venu ici non pour imposer des idées mais pour écouter les attentes des citoyens. N'oubliez pas, Monsieur le Premier ministre, et spécialement la semaine prochaine, que vous êtes un vrai Européen.